Monsieur le Président, chers collègues, nous débattons aujourd'hui du trentième Conseil européen consacré à la crise. Si, par rapport aux réunions précédentes, on s'approche davantage de la solution souhaitée, la feuille de route vers une intégration politique européenne n'est pas encore là.

Après les recommandations économiques par pays présentées par la Commission, le document présenté par le Président Van Rompuy va dans la bonne direction, puisqu'il désigne enfin l'Europe politique comme but ultime.

Je me demande souvent quel est le fait politique que les Vingt sept jugeront suffisamment grave pour consentir à une souveraineté partagée. Je me demande ce qu'il faut de plus grave que le chômage, les difficultés de nos entreprises, les niveaux prohibitifs des taux d'intérêt que doivent payer nos États pour se rendre à l'évidence qu'une monnaie unique ne peut se passer d'une politique économique commune. Ceci dit, le groupe PPE est satisfait des avancées contenues dans le pacte sur la croissance et l'emploi, même si celui ci reprend des propositions faites déjà depuis longtemps par ce Parlement et par la Commission. Et là, je voudrais vous dire, Monsieur Barroso, qu'il faut continuer, avec le Parlement, à mettre sur la table ce qu'il faut faire, parce que les chefs d'État et de gouvernement, quand ils sont ensemble, ne peuvent pas trouver la solution.

Nous avons donc besoin que le Parlement, avec la Commission et avec M.

Mon groupe soutient le système de supervision bancaire, la proposition de garantie européenne et le projet d'union bancaire européenne. Nos concitoyens doivent en effet savoir que leur épargne est protégée à tous les niveaux et que les instruments qui doivent la garantir vont dans le bons sens.

Nous avons besoin de garantir les livrets d'épargne des personnes qui ont travaillé toute leur vie, et vous savez qu'actuellement, nous avons des problèmes sur ce dossier.

C'est un exemple qu'il faut répéter.

Grâce à la solidarité européenne, couplée au courage de ses dirigeants, ce pays a retrouvé croissance et emploi. Ce n'est pas parce que c'est un petit pays qu'on ne peut pas l'imiter. On ne parle pas assez de ces fantastiques exemples pour l'Europe. Monsieur le Président, chers collègues, une nouvelle fois, nous constatons que la solution à la plupart de nos problèmes passe par davantage d'Europe. C'est pour cela que mon groupe attache une telle importance au prochain cadre financier pluriannuel en cours de discussion, cadre qui nous permettra de continuer à financer nos politiques communes. Ces fonds constituent le socle de la solidarité européenne et sont un instrument capital pour la croissance et l'emploi. Dans les années 50, l'intégration européenne a été nécessaire pour assurer la paix et la sécurité de notre continent. Aujourd'hui, cette même intégration est indispensable pour protéger le modèle européen de société que nous avons patiemment construit. Il est indispensable pour défendre nos intérêts dans le commerce international. Il est indispensable pour promouvoir nos valeurs et nos idéaux humanistes, les droits de l'homme, la dignité humaine, la transparence et l'état de droit. C'est pour cela que je reviens à mon appel d'une Europe politiquement intégrée qui s'oppose à une Europe intergouvernementale, comme celle qui a été défendue par le Conseil dans l'affaire Schengen ou, la semaine dernière encore, sur la question des brevets. Aussi longtemps que la méthode communautaire ne sera pas notre règle de gouvernance, y compris au Conseil, l'Europe perdra du terrain.

Faites des propositions avec nous, avec le Parlement, avec la Commission, à ces chefs d'État qui, comme je le dis, n'ont pas la capacité de réflexion puisqu'ils sont obligés de gérer tous les jours leurs dossiers, très difficiles, dans chacun de leur pays. Nous avons besoin d'une Europe beaucoup plus intégrée.